We moeten ernaar streven om bijvoorbeeld elektrisch te kunnen rijden van Amsterdam via Straatsburg naar Napels.

Ik denk alleen dat de ambities wel wat steviger mogen als het gaat over uitstootvermindering.